Die AKW Stresstests haben sich bis jetzt wohl eher als reines Placebo für die besorgte Bevölkerung herausgestellt. Abgesehen davon, dass die Tests ohne Konsequenzen auf niedrigstem Niveau reine Augenauswischerei sein dürften, darf bezweifelt werden, dass selbst eine strenge Auslegung der Testkriterien zum Ziel führt. Die Frage ist ja auch immer, nach welchen Standards getestet werden soll, wo doch angeblich kein einziger der 17 deutschen Reaktoren heute eine Genehmigung erhalten würde, einfach weil die damals geltenden Standards nicht mehr den heutigen Erkenntnissen entsprechen. Kritiker bezweifeln, dass selbst nagelneue Kernkraftwerke wie der in Frankreich und in Finnland im Bau befindliche europäische Druckwasserreaktor den aktuellen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Wenn man dann noch hört, dass manche AKW nicht einmal unwetterfest sein sollen, kann man wirklich nur an alle appellieren, möglichst bald einen Ausstieg aus der Nuklearenergie anzupeilen.